Llama la atención la ligereza con la que se habla en esta sala de plaga, de tsunami, de invasión. Ustedes lo que están fomentando es la xenofobia institucional y el racismo hacia la gente que viene huyendo de la miseria y de las bombas. No son tan beligerantes cuando se obliga a los países a acatar las políticas de austeridad, pero, cuando se habla simplemente de solidaridad, de acogida y de derechos humanos, ustedes hablan de plaga. ¿No creen realmente que lo que están haciendo